3. Biorcami i wykonawcami tych zadań będą głównie uniwersytety. A więc powinniśmy dokładnie sprawdzić te mechanizmy, które sprawdziły się najlepiej na świecie. Mówię o amerykańskich rozwiązaniach związanych z partnerstwem biznes uczelnie wyższe, jak urynkowiać wszystkie wyniki badań naukowych po to, aby często wspaniałe osiągnięcia naukowe nie leżały na półkach, ale były wdrażane właśnie w praktyce, a więc w biznesie.

Jak tworzyć czytelne schematy partnerstwa publicznego, właśnie głównie w elementach parków technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości?

Myślę, że ważne jest to, aby także nie inwestować wyłącznie w przestrzeń technologiczną, która jest istotna, ale także w system nauk humanistycznych, które także powinny mieć swój zakres współpracy z elementami publicznymi i z biznesem. Ostatnia uwaga dzisiaj Chiny posiadają tyle samo studentów ile posiada ich cała Unia Europejska. A więc mówienie o osiągnięciu wspólnych celów jest naszym wspólnym zadaniem i myślę, że udział biznesu w dialogu będzie skutecznym rozwiązaniem wygrania konkurencji światowej.